Neben dem, was schon gesagt wurde, würde ich gerne noch einmal auf einige Aspekte besonderes Gewicht legen.

als Agenturen, die Risiken auch nicht besser einschätzen können als alle anderen. Daraus folgt, dass man das Gewicht der Urteile dieser Rating Agenturen im Vergleich zu anderen Urteilen am Markt deutlich reduzieren muss. Ein zweites zentrales Problem, das sich gezeigt hat, ist die Oligopolisierung dieses Marktes. Es gibt nur wenige seriöse Anbieter. Daraus folgt, dass es Sinn macht, die Zahl der Anbieter und auch deren Hintergründe zu erweitern.

Eigentlich eine Situation, in der derjenige, der Noten vergibt, von seinen Schülern unter einer Zahl weniger Anbieter ausgewählt und dafür bezahlt wird.

Ich weiß, dass in der Kommission auch darüber nachgedacht wird, wie man dafür sorgen kann, dass sich diejenigen, die ein Finanzprodukt herausgeben, die Rating Agentur nicht mehr sozusagen aussuchen können.

ausgewählt werden, um Ratings zu erstellen, und dass die Qualität der Ratings veröffentlicht und systematisch überprüft wird.